virðulegur forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer þrjátíu tvö þúsund og sjö um áhafnir íslenskra fiskiskipa varðskipa skemmtibáta og annarra skipa nefndin fjallaði um málið og fékk marga gesti á sinn fund umsagnir bárust einnig frá fjölmörgum aðilum tilgangur frumvarpsins er að efla öryggi og setja reglur um frístundafiskiskip lagt er til að frístundafiskiskip verði sérstaklega skilgreind í lögunum

nánari reglur um frístundafiskiskip í reglugerð það kom fram á fundum nefndarinnar að þau skip sem notuð eru við frístundaveiðar falla flest í þann flokk að krafist er þrjátíu tonna réttinda til að stjórna þeim einnig kom fram að ef gerðar verða kröfur um slík réttindi af stjórnendum frístundafiskiskipa verður grundvellinum kippt undan fyrirtækjum sem stunda þann atvinnurekstur að leigja út fiskiskip til ferðamanna þessi fyrirtæki eru flest lítil sprotafyrirtæki á landsbyggðinni og telur nefndin mikilvægt að styðja við atvinnusköpun og uppbyggingu í ljósi erfiðra aðstæðna í efnahagslífi þjóðarinnar

hæfisreglur fyrir stjórnendur frístundafiskiskipa þar sem gerðar eru ríkari kröfur til aðila en áður auk þess sem settur er lagarammi utan um þessa starfsemi sem hingað til hafa staðið fyrir utan kerfið í ljósi þessa telur nefndin frumvarpið vera skref í rétta átt og mikilvægt að það verði að lögum sem fyrst þannig að lagaramminn sé fyrir hendi þegar veiðitímabil frístundaskipanna hefst nefndin hvetur þó til áframhaldandi vinnu að þessum málum og beinir því til ráðuneytis að regluverk þetta verði tekið til endurskoðunar sem fyrst með öryggi og jafnræði sjófarenda að leiðarljósi við leggjum til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt karl fimmti matthíasson árni þór sigurðsson árni johnsen og guðjón a kristjánsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir þetta nefndarálit skrifa auk þeirrar sem hér stendur björgvin g sigurðsson helga sigrún harðardóttir sturla böðvarsson og ragnheiður ríkharðsdóttir